Ich möchte mich für den Dank bei allen Beteiligten bedanken.

Und wir müssen auch umdenken. Es war eine Belastung für die Verhandlungen, dass während der Verhandlungen dreimal die Ratspräsidentschaft gewechselt hat. Hier müssen wir zu einer anderen Methodik kommen.

Wir lassen uns durch die Fehler anderer nicht blockieren, das zu tun, was wir für richtig und für notwendig erachten.

Der Kulturwandel ist durch Transparenz, Boni Beschränkung und Funktionsbeschränkungen eingeleitet. Die Flexibilität führt nicht zu Wettbewerbsverzerrungen, weil sie nur im Rahmen eines gemeinsamen europäischen Gesetzgebungssystems durchgeführt werden kann. Und die Staatsanleihen sind erwähnt.

Herzlichen Dank! Wir sind auf alle Fragen eingegangen. Und ich möchte mich bei allen für die Gratulation, aber vor allem für die Arbeit bedanken!